Ich muss auch feststellen Hier geht es auch um die verarbeiteten Produkte. Ich muss sagen, ich habe leider nicht für den Antrag stimmen können.

Ich glaube, wir müssen auch unternehmerische Freiheit zulassen. Der, der regionale Produkte anbietet, muss auch dafür garantieren, dass die Produkte wirklich regional sind. Derjenige Hersteller, der sagt, ich garantiere dafür, dass meine Produkte, meine Schweine aus der Europäischen Union in die Wurst kommen, muss auch die Möglichkeit haben, das frei unternehmerisch zu entscheiden, und der andere, der international tätig ist, muss das international tun können. Viel Bürokratie, wenig Wirkung.